Für eine europäische Zukunft des Landes hat sich das ukrainische Volk immer wieder eindrucksvoll ausgesprochen. Beunruhigende Berichte aus dem Land deuten jedoch Entwicklungen an, die das Land von Europa entfernen. Deshalb haben wir diese Debatte vor den Kommunalwahlen angesetzt. Über wirtschaftliche Reformen können wir im November im Zusammenhang mit dem EU Ukraine Gipfel reden. Deshalb müssen wir über Einschüchterungen durch den Geheimdienst, Beschränkungen der Pressefreiheit und der Möglichkeit, ungehindert zur Wahl anzutreten, reden. Solche Entwicklungen können nicht durch positive Nachrichten aus dem Bereich der Wirtschaft ausgeglichen werden. Der Ansatz wirtschaftliche Prosperität durch autoritäre Herrschaft ist ein chinesischer, kein europäischer. Diejenigen, die heute in der Ukraine das Sagen haben, sollen nicht glauben, damit davonzukommen, nur weil die breite europäische Öffentlichkeit davon keine Kenntnis nimmt oder weil es ja auch bei der Vorgängerregierung Defizite in Bezug auf gute Regierungsführung und Korruptionsbekämpfung gab. Das ist richtig. Aber es gab keine Atmosphäre der Überwachung, es fanden keine Besuche des Geheimdienstes, etwa beim Rektor der Katholischen Universität in Lemberg oder bei jungen Leuten, die sich in NRO oder Oppositionsparteien engagieren, statt. Strom abstellen im Betrieb, Computer beschlagnahmen, Parteibüros wegen angeblicher Anschlagsgefahren besetzen die ganze Palette des déjà vu findet vor Ort statt. Das hat Methode. Der Geheimdienst wird von einem Herrn Choroschkowskij geleitet, der eigentlich ein Medienimperium führt und jetzt auch noch dem Ausschuss für die Benennung der höchsten Richter angehört. Auch das entfernt die Ukraine von Europa. Von Chancengleichheit im politischen Wettstreit vor der Kommunalwahl ist nicht mehr viel übrig. Die Opposition wird teilweise von den Wahlen ausgeschlossen, während Marionettenparteien spontan gebildet und von willfährigen lokalen Behörden zu den Wahlen zugelassen werden. In Kiew werden kurzerhand die Bezirksräte abgeschafft, so dass dort keine Wahlen stattfinden man weiß, dort gewinnt die Regierungspartei derzeit nicht. Die Machtvertikale hat das Ziel, Kontrolle über bisher anders gesinnte Regionen zu erlangen. Wir setzen unsere europäische Erfahrung dagegen. Unsere Mitgliedstaaten trafen bedeutende Entscheidungen im demokratischen Konsens von Regierung und verantwortungsbereiter Opposition für europäische Reformen, für Rechtstaatlichkeit, für wettbewerbsfähige Marktwirtschaft, für europäische Integration. Wir wünschen, dass die Ukraine diesen Weg weiter mit